Skutečně těch útoků je mnoho a byl bych nerad, kdyby se vyzdvihoval pouze ten kábulský. Například jsme vůbec nehovořili ani o těch ruských, které se staly v uplynulém roce.

Já lituju každé oběti, lituju každého neoprávněného náletu, který skutečně porušuje normy mezinárodního práva. Ale myslím si vzhledem k tomu, jaké usnesení předložili právě kolegové z levicové frakce, že by bylo vhodné určité objektivní vyvážení, protože pokud je to usnesení navrženo jednostranným směrem, tak jsme samozřejmě proti, a bylo by dobré, aby tato zpráva byla vyvážená, tak jak v tom původním návrhu je, nikoliv tak, jak je změněna